Chcemy walczyć z imigracją. To wielki problem. Tymczasem psuje się nam tablica i komputer.

Stoi przed nami pytanie o filozofię unijnej walki z nielegalną imigracją, ale także, powiedzmy sobie to wprost, z ograniczeniem imigracji legalnej.